Poštovana predsjedavajuća, prekogranična zagađenja veliki su problem na koji moraju moći utjecati europske institucije. Nedopustivo je da stanovnici Slavonskog Broda već deset godina trpe posljedice zagađivanja zraka iz rafinerije u susjednoj državi u Bosanskom Brodu. Na razini Europske unije razvili smo financijske instrumente čije korištenje ovisi o volji država i poduzetnika da prijave projekte. Međutim, kada je u pitanju prekogranično ugrožavanje zdravlja ljudi onda odluka ne bi smjela biti samo na državi i poduzetniku. Institucije Europske unije moraju imati veću ulogu utjecanja na rješavanje prekograničnog izvora zagađenja. Tako, dostupna EU sredstva u Bosni i Hercegovini Europska komisija mora moći usmjeriti na rješavanje modernizacije bosanskobrodske rafinerije. Stanovnici Slavonskog Broda imaju pravo na čisti zrak i mi smo dužni kroz EU projekt osigurati najviše standarde ekološke proizvodnje u Bosanskom Brodu, uz garanciju da će se onečišćenje prekinuti, te pozivam Europsku komisiju da se uključi u rješavanje ovog pitanja.